Ich habe keine neuen Kandidaturen für den dritten Wahlgang für das Amt des Präsidenten des Europäischen Parlaments gemäß unserer Geschäftsordnung erhalten. Die Kandidaturen des zweiten Wahlganges werden aufrechterhalten.